hæstvirtur forseti ég legg hér fram fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra ásamt birni val gíslasyni sem var hér varaþingmaður steingríms j sigfússonar um þriggja vikna skeið núna fyrr í vetur og ástæðan fyrir þessari fyrirspurn um framhaldsskóla við utanverðan eyjafjörð er einfaldlega sú að það hefur löngum verið mikill áhugi fyrir betri menntun og betra aðgengi að framhaldsnámi fyrir ungmenni á þessu svæði sem sé við utanverðan eyjafjörð og það er staðreynd að til þess að styrkja byggð og búsetu þá eru þrír þættir sem eru hvað mikilvægastir það eru góðar samgöngur það eru fjarskipti og það er menntun og framhaldsnám er þar undirstaða hjá íbúum þessa svæðis við utanverðan eyjafjörð að koma á framhaldsmenntun á staðnum nú hefur það verið í raun og veru ákveðið að koma upp framhaldsskóla við utanverðan eyjafjörð en íbúar og sveitarstjórnarmenn hafa af því áhyggjur að þess sér ekki stað í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og átta og þar sem það er búið að gefa undir fótinn með að þessu námi verði komið á að þá vilja sveitarstjórnarmenn þegar ráða verkefnastjóra til þess að fara að undirbúa þetta verkefni og vilja stefna að því að starfið geti hafist tvö þúsund og níu en eins og er er þá verkefnið í lausu lofti þegar fjármagnið er ekki fyrir hendi því vil ég spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra í fyrsta lagi hvenær er áætlað að hefja framkvæmdir við byggingu framhaldsskóla við utanverðan eyjafjörð í öðru lagi hvar verður skólinn og hvenær er áætlað að hann verði tilbúinn í nýju húsnæði og í þriðja lagi hver er áætlaður kostnaður við nýbyggingu framhaldsskóla hæstvirtur forseti ástæður fyrir því að það er spurt um staðsetningu er sú að það hefur verið góð samvinna milli sveitarfélaganna á dalvík og ólafsfirði og siglufirði og er auðvitað horft til héðinsfjarðarganganna til þess að gera þennan draum að möguleika um að koma þessu framhaldsnámi á en vinnan er ekki lengra komin en svo að alla vegana fyrir okkur háttvirta þingmenn sem hlustuðum á sveitarstjórnarmenn flytja sitt erindi þá virðist þetta vera enn svo í lausu lofti hvað varðar staðsetningu og við spyrjum því meðal annars að því hvort það sé búið að ákveða